Monsieur le Président, Madame la haute représentante, chers collègues, vous l'avez signalé vous même, c'est la dernière apparition solennelle devant cette Assemblée, au cours de cette mandature, et il est naturellement tentant de faire une ébauche de bilan de ces cinq années de politique extérieure de l'Union européenne.

Il y a aussi des succès.

L'Europe reste le principal pourvoyeur d'aides publiques au développement et le principal pourvoyeur d'aide humanitaire. L'Europe joue un rôle et vous même jouez un rôle fondamental dans la réconciliation entre la Serbie et le Kosovo. L'Europe conduit des négociations intéressantes et constructives avec l'Iran. L'Europe a joué aussi un rôle fait beaucoup moins connu dans l'ouverture du régime birman. Voilà des succès qui sont à votre actif et qui sont malheureusement trop méconnus. Il restera en tout cas, au delà des échecs et des succès, un chantier majeur, toujours à reconstruire, qui consiste à donner de la cohérence à l'action extérieure de l'Union européenne. De la cohérence institutionnelle et là, vous avez un rôle clé à jouer et de la cohérence opérationnelle sur le terrain. Cela nous amène, bien sûr, à l'objet de ce rapport l'approche globale. Comment faire pour que cette approche globale, qui est une formule magique, ne soit pas, justement, qu'une formule magique? Qu'un concept un peu attrape tout, un peu fourre tout? Comment faire pour que cette approche globale ne soit pas qu'une belle rhétorique, déconnectée des réalités qui sont souvent plus complexes et malheureusement souvent plus éclatées de notre action extérieure? L'approche globale, tout le monde la prône, aujourd'hui. Toutes les organisations veulent adopter l'approche globale pour faire face aux défis et aux crises l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne.

Nous avons tous les instruments à notre disposition, cette ambition est donc légitime. Mais l'approche globale est trop souvent constatée a posteriori plus qu'elle n'est construite a priori. J'en veux pour exemple ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique, qui est un exemple que vous mettez souvent en avant. En ce qui concerne la Corne de l'Afrique, toutes les cases sont cochées nous y menons des opérations militaires, nous y avons des missions civiles, nous y pourvoyons du développement et de l'aide humanitaire. Bref, nous sommes présents à tous les étages. Nous avons aussi un bon envoyé spécial. Tout est là, toutes les cases sont cochées.

Je n'en suis pas si certain. La stratégie est sur le papier. Est elle vraiment effective sur le terrain, dans une seule direction? Tout cela reste quand même largement à prouver. Pour que l'approche globale fonctionne, il faut trois choses premièrement, une stratégie en amont, définie avec tous les acteurs.

On l'avait pour le Sahel, en 2011, mais sa mise en œuvre a été beaucoup plus compliquée et les résultats ont été très lacunaires, pour ne pas dire

Sur ce point, votre rôle est central parce que vous avez une triple casquette haute représentante, présidente du Conseil des affaires étrangères et vice présidente de la Commission.

L'Union européenne ne peut pas tout faire, partout, avec la même intensité et la même efficacité. Voilà donc les conditions dans lesquelles vous devez conduire ce mandat, dont nous avons bien conscience qu'il est extrêmement compliqué. Pour ma part, je souhaitais rendre hommage à votre action car, comme je vous l'ai dit en introduction, je trouve que, bien trop souvent, les critiques sont ingrates.